Ich bin besorgt, dass wir in dieser spannungsgeladenen Region wieder einmal einen Sommer vor uns haben, in dem die Befürchtung besteht, dass einer der Beteiligten die Nerven verliert und dann ein Dritter geostrategisch profitiert. Dieses Parlament kann sich in dieser Auseinandersetzung keine Parteinahme für die eine oder andere Seite leisten. Wir müssen aber alle Beteiligten verpflichten, die vereinbarten sechs Grundprinzipien in einem diplomatischen Prozess zu wahren. Gerade, weil der Status quo nicht haltbar ist, besteht die Gefahr, dass eine der Seiten diesen Weg verlässt. Kontraproduktiv ist die Aufrüstung in Aserbaidschan und Armenien, wobei Russland offensichtlich Hauptlieferant für beide Seiten ist. Das nährt den Verdacht, dass es eine hidden agenda hat, wo es im Fall einer kriegerischen Auseinandersetzung dann als Friedensstifter auftritt, in Wirklichkeit aber seinen alten Einflussbereich wiederherstellt. Ich bin überzeugt, dass wir als EU der Region insgesamt viel mehr bieten können als andere Erfahrungen in Vertrauensbildung, in grenzüberschreitender Zusammenarbeit, beim Minderheitenschutz, beim Aufbau demokratischer Strukturen und bei der wirtschaftlichen Modernisierung und der Einbindung in einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Die EU kann bei der Lösung des Problems für beide Seiten eine Win win Situation anbieten. Ich bin froh, dass Sie, Frau Hohe Beauftragte, jetzt auch in jüngster Zeit mit den beiden Außenministern gesprochen haben.